Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'oste ci ha detto che ha del vino buono ma ci faremmo molto male se ci ubriacassimo con i numeri che continua a dare. Sono state intessute le lodi dell'EFSI stando ai dati forniti da chi l'EFSI l'aveva progettato. Non c'è stata alcuna valutazione indipendente e ci siamo bevuti la narrativa di un piano di successo per gli investimenti che sostiene le piccole e medie imprese, che ha un valore aggiunto e che spinge la crescita e l'occupazione. Invece, nulla di tutto ciò, mancano dati disaggregati sui benefici reali, l'effetto moltiplicatore è stato sopravvalutato, non ci sono informazioni sui posti di lavoro creati, le modalità operative sono opache e le cifre talvolta risultano secretate. Persino la Corte dei conti europea ha detto chiaramente che l'EFSI ha un impatto limitato. Non solo, molti progetti hanno elevate emissioni impattanti. Ci sono molti interventi per fonti fossili come petrolio e gas e si fa davvero poco per le rinnovabili e per sostenere l'autoproduzione energetica. Nel frattempo si moltiplicano gli strumenti finanziari a elevato rischio per un'EFSI che ammicca alle banche e agli intermediari finanziari, ma che rischia di essere una bomba a orologeria per le economie reali. Per questo motivo abbiamo votato contro.